Ik verwacht dat de EU president Medvedev ervan overtuigt dat zijn onderhandelingsteam nu alle ruimte krijgt om tot concrete afspraken te komen. Het is de hoogste tijd om het dossier handel en investeringen vlot te trekken. Ook de onderhandelingen over het energiehoofdstuk lopen achter.